Maar laat ons eerlijk zijn, collega's en we hebben het hier al verschillende keren gehoord eigenlijk moeten we zeggen te traag, te en niet verenigd genoeg. Te traag.

Maar wanneer komen er acties? Te soft

En niet verenigd genoeg, als je ziet dat één land heel veel kan blokkeren. Voor mij is het echt duidelijk, collega's. We moeten een vuist maken. We moeten geopolitiek kunnen meespelen, en dan moeten we de Unie hervormen. We moeten af van die unanimiteitsregel.